Señor Presidente, el sector espacial europeo puede ser de gran utilidad para la sociedad o puede no serlo.

Los sistemas Galileo y Copernicus orientados hacia el uso civil son útiles para la seguridad aérea, navegación GPS o una actuación más eficaz ante posibles catástrofes. Pero los objetivos de este informe tienen una doble cara la política de seguridad y defensa militar, el control de fronteras contra las personas refugiadas, etc. Se puede entrever el uso de estos programas para localizar las zonas de entrada de personas refugiadas pero a las personas se las salva en la tierra, con vías de acceso seguras para las personas refugiadas. Me alarma que quien ha hecho referencia a las migraciones desde el Grupo socialista haya obviado esto. Hagamos las cosas bien y no recurramos al miedo y a la militarización del espacio, que es lo contrario de la ciencia y el conocimiento.